forseti ég ætla örstutt að hlaupa hérna yfir þetta mál sem við erum að ræða hér þessa skýrslu að mínu viti er mjög gott að þessi skýrsla sé komin fram

hjólið heldur nýta það sem hér er búið að gera til að bæði spara tíma og eitthvað af pappír held ég að mínu viti er þessi skýrsla fyrst og fremst áfellisdómur yfir stjórnum sjóðanna hvernig þar var haldið um hlutina ekki endilega yfir kerfinu sjálfu ekki endilega yfir því hvernig kerfið er sett upp ég er hins vegar á því að það sé full ástæða til að skoða það samhliða öðru það er ljóst að í skýrslunni er verið að gagnrýna hvernig umhverfi einstakra stjórna var hvernig stjórnir sjóðanna höfðu yfirsýn og yfirlit með fjárfestingum og slíku og af því verður að sjálfsögðu að læra menn verða að læra og hlusta á þær viðvaranir og tillögur sem koma fram í skýrslunni við eigum líka að vera óhrædd við að ræða þær spurningar sem eru settar hér fram og þær vangaveltur sem eru uppi við eigum að nota tækifærið sem þessi skýrsla og einhverjar fleiri sem verða kannski skrifaðar gefa okkur til að ræða þessa hluti á jákvæðan hátt að nýta tækifærin til að gera þær breytingar sem við teljum að séu þarfar þá gef ég mér það að menn muni ná saman um einhverjar breytingar verði hins vegar niðurstaðan sú að engu þurfi að breyta stendur það sjálfsagt ég held að við verðum að eins og ég sagði áðan þora að taka opinskátt umræðu um þessa mikilvægu sjóði okkar því að ég vil ekki ég ítreka það og vil ekki fara úr þessum ræðustól án þess að lýsa því yfir að auðvitað eru lífeyrissjóðirnir einn af okkar mikilvægustu í okkar samfélagi þeir eru að sjálfsögðu stuðpúðinn eða sá sem sér fyrir okkur þegar fram í sækir ég held hins vegar að það sé óásættanlegt hvort sem það eru aðilar hér í þessum ræðustól eða einhvers staðar annars staðar sem tali fyrir því að þetta eigi bara að vera óbreytt ég er ekki sammála því ég vil gera ákveðnar breytingar ég get nefnt tvær breytingar sem ég vil sjá á þessu systemi öllu saman í fyrsta lagi vil ég sjá að almennir sjóðfélagar eigi meiri aðgang í það að kjósa beint inn í stjórnir hvort sem það er öll stjórnin eða hluti hennar það er eitthvað sem þarf bara að ræða mér finnst að það þurfi að endurskoða það það er í samræmi við þær kröfur sem er líka verið að gera og við margir þingmenn hér tala mjög fjálglega um persónukosningar beint lýðræði ég veit ekki hvað og hvað og það hlýtur þá að eiga við í þessu tilviki líka ég held að við eigum að þora verðum líka að ræða þennan mismun sem hefur komið fram á milli opinbera kerfisins og almenna kerfisins

mér finnst ekki eðlilegur þessi munur þegar kemur að áföllum eins og við urðum að þeir sem fá greitt úr opinbera kerfinu fái bara sína tölu áfram meðan það er skert hjá hinum ég tek hins vegar undir með þeim sem segja að við verðum þá að jafna þennan mun með sanngjörnum hætti hæstvirtur innanríkisráðherra talaði um að jafna réttindin upp og ég tel að ef hægt er að gera það eigum við að sjálfsögðu að skoða það grundvallarhugsun mín í þessu er að þessu þurfi að breyta með einhverjum hætti það þarf að jafna þennan mun það er búið að tala hérna um froðu að þessir peningar sem þarna er um að ræða eða þetta tap sé froða ég velti þá fyrir mér hvort þær miklu tölur sem við sjáum af tapi bankanna og einstakra fyrirtækja heilu atvinnugreinanna séu froðutap séu ekki raunverulegt tap heldur einhvers konar froðutap eigum við þá að breyta allri umræðunni eigum við að fara til baka og skoða hvað menn hafa sagt um þessi fyrirtæki um það sem þarna var stundað ég hef haft áhyggjur af því persónulega og finnst að það séu of að það þurfi að breikka þann hóp sem kemur að stjórnun og ákvörðunum hjá lífeyrissjóðunum líkt og við höfum talað um fjármálafyrirtækin og þessi stóru fyrirtæki okkar ég vil líka nota þetta tækifæri til að lýsa því yfir að ég varð fyrir miklum vonbrigðum með afstöðu aðila vinnumarkaðarins og lífeyrissjóðanna sérstaklega þegar kom hér árið tvö þúsund og níu þegar byrjað var að ræða þann möguleika og mikilvægi þess að leiðrétta lán heimilanna sem stökkbreyttust á einni nóttu í bankahruninu það voru mikil vonbrigði hvernig þessir aðilar brugðust við því sjálfur sat ég nokkra fundi með fulltrúum þessara aðila í þjóðmenningarhúsinu og annars staðar og verð ég að lýsa því hér yfir að það voru mikil vonbrigði að heyra nálgunina á þetta vandamál meginpunktur minn hér að það er margt gagnrýnivert við starfsemi lífeyrissjóðanna eins og kemur fram í þessari skýrslu það þýðir samt ekki að það sé allt ómögulegt og að við eigum að rústa eða hvernig menn orða það taka niður það kerfi sem við höfum verið með en ég bið þá sem vilja standa hér og verja lífeyrissjóðakerfið hvort sem það er almenni hlutinn eða opinberi hlutinn að stíga kannski aðeins til hliðar og gefa færi á því að hlutirnir séu endurskoðaðir það er mjög mikilvægt þegar um svona mikilvægar stofnanir er að ræða en það þarf að gera yfirvegað og það þarf að gera af nákvæmni en um leið opinskátt það er kannski það meginsjónarmið sem ég vildi koma á framfæri skýrslan er hins vegar góð að því leytinu til að hún dregur upp ákveðnar myndir sem við höfum svo sem séð að hluta til úr annarri skýrslu sem var um hrunið stóra skýrslan okkar en þetta er hins vegar ákveðinn hluti þess mikla hruns sem hér varð sem er skoðaður sjálfsagt er að skoða ýmsa aðra hluti en ég hvet endilega til þess að þessi vinna ef menn ætla að fara að skoða hér þessi mál nánar að hún verði nýtt með einhverjum hætti